Je to dobrá správa pre občanov členských štátov Európskej únie, ktoré si obchodovaním so Spojenými štátmi zlepšia svoju východiskovú situáciu pre svoj blahobyt, pre zlepšenie zamestnanosti a pre zvýšenie obchodného obratu medzi obidvomi subjektmi. Samozrejme, sú tu aj niektoré sporné otázky, ktoré je potrebné prekonávať.

Samozrejme takisto geneticky modifikované organizmy to je ďalšia citlivá otázka pre nás v Európe.

Avšak celkove môžem uzavrieť, že takýto obchod, zvýšenie obchodného obratu a zlepšenie zmluvných vzťahov so Spojenými štátmi je pre nás potrebné.